Mijnheer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, iedereen heeft het al gezegd de komende Europese verkiezingen zullen uiterst belangrijk zijn voor onze toekomst. Kiezers zullen moeten kiezen tussen partijen die vóór Europa zijn, die vóór een Europese samenwerking zijn of partijen die de klok willen terugdraaien en zich eigenlijk achter de nationale grenzen willen verschuilen. Ik denk dat we allemaal wel weten dat er krachten, machten zijn die er eigenlijk baat bij hebben dat Europa geen sterke speler wordt op de internationale markt. Deze krachten zullen dus niet aarzelen om de verkiezingen in hun voordeel te manipuleren.

Vandaar mijn oproep we moeten op beide terreinen waakzaam zijn.

Veel collega's hebben daar hier al voor gepleit.